Señora presidenta, alto representante, el burdo y violento intento del régimen de Maduro de tomar el control de la Asamblea Nacional venezolana merece nuestra más rotunda condena. Su Gobierno es responsable de la más profunda crisis humanitaria y de convivencia que recuerda la historia del país. Pero superarla requiere mantener el apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, reconocer a sus representantes en el exterior, apoyar una comisión de encuesta que valore sobre el terreno la situación, y seguir apoyando los esfuerzos del Servicio de Acción Exterior y del Grupo de Contacto para encontrar una salida pacífica y democrática con elecciones libres, sin excluir sanciones personalizadas para las autoridades venezolanas implicadas en vulneraciones de derechos fundamentales. Maduro debe abandonar el poder, porque la Venezuela real le abandonó hace años.